Souvent, on accuse la Commission de compliquer les choses. Merci et bravo! Permettez moi d'y associer votre directeur général sur les modèles de remboursement et notamment le financement convenable de l'industrie. S'agissant de l'accès aux résultats, vous aviez proposé que les financements publics permettent le libre accès et vous avez accepté que le Parlement puisse faire ses propositions, que vous avez acceptées. Je vous en remercie car, grâce au Parlement, les résultats appartiendront aux participants et les publications seront autorisées. Nous sommes très attachés à la propriété intellectuelle et aux brevets. Nous soutenons l'excellence mais également la répartition sur tout le territoire de l'Union européenne. Qui sait où émergeront nos futurs prix Nobel de chimie, de physique?

Nous devons veiller à la répartition de la recherche scientifique. Nous soutenons les entreprises conjointes, bien sûr, le Centre commun de recherche. Nous savons que l'humanité ne résoudra ces défis que par le génie scientifique et j'espère que la recherche scientifique européenne sera au cœur de l'élection européenne de 2014, et que toutes les formations politiques soutiendront la recherche notamment, dans le cadre de la révision budgétaire, la clause de révision politique de